Spoštovane poslanke in poslanci! Nadaljujemo včerajšnjo razpravo s svežimi možgani pa z istimi vprašanji. Pa mi dovolite najprej res odgovor, gospod poslanec Mahnič, na vaše vprašanje. Ko me vprašate, koliko, kakšno je stanje gibanja vinogradov, lahko povem, da površine se malo spreminjajo, in sicer za gre za površine, ki so po registru po, po, po registru vinogradov so naslednje, podatki so pač naslednji. V letu dva deset je smo imeli šestnajst tisoč dvesto trideset hektarov vinogradov in leta dva tisoč sedemnajst po podatkih statističnega urada petnajst tisoč osemsto devetintrideset hektarov. Ko pa govorimo o številu gospodarstev, ki imajo vinograde, ker mislim, ne vem, včeraj sem vas razumela, da sprašujete po vinogradih, danes pa ste tudi omenili število vinogradnikov, število vinogradnikov oziroma tistih, ki imajo vinograde, a ne, gospodarstev, pa je pa se tudi ves čas že, že zmanjšuje in je bilo leta dva tisoč deset šestindvajset tisoč tristo osemindvajset leta dva tisoč osemnajst triindvajset tisoč enainštirideset. Ampak to zmanjševanje sega že daleč nazaj in je bilo dosti večje zmanjšanje števila vinogradnikov v obdobju pred tem, se pravi od leta dva tisoč do dva tisoč deset se je število vinogradnikov zmanjšalo za devet tisoč in je to zmanjševanje bistveno večje. Če pa, če pa, ker so bili včeraj podatki drugačni, naj pa povem, da da eno je, so tiste površine, ki so vpisane v register, in tudi s spremembami zakona o vinu iz leta dva tisoč trinajst smo sprejeli ukrepi ukrepe, da bi bilo več vinogradov vpisanih v register, naj spomnim, včeraj ste sami povedali, da morajo biti vsi vinogradniki vpisani v register, ki imajo več kot pet arov vinograda, ne pa tisti najmanjši do pet arov. Ampak, satelitski podatki o rabi kažejo večje številke. Ti podatki kažejo, da smo imeli dva tisoč deset dvaindvajset tisoč hektarov in da je to, da je ta številka, se pravi po satelitskih posnetkih rabe, osemnajst tisoč petsto sedeminšestdeset hektarov leta dva tisoč osemnajst. Ampak še enkrat ponovim, da so podatki pa o tistih vinogradih, ki so vpisani v register, izkazujejo pa manjše zmanjšanje, manjše zmanjšanje, in sicer to zmanjšanje na ravni dobrih dveh odstotkov. V, v, od leta dva deset do leta dva osemnajst. Vendarle pa je drug podatek, zaskrbljujoč in ga in ga tudi povem, mi v zadnjih deset, v zadnjem desetletju ali pa v zadnjem obdobju ne dosegamo obnove vinogradov na taki stopnji, ki bi, pomenila normalno, normalno obnovo in amortizacijo vinogradov. Čeprav letno namenjamo iz evropske ovojnice, imamo letno pet milijonov, evrov, ki jih namenjamo za prestrukturiranje vinogradov in za promocijo vina na, tretjih trgih. In, zaenkrat, so bile vse, mislim, je dovolj sredstev za obnovo teh vinogradov. Konkretno za majhne vinograde lahko, povem, da je skupina v okviru Društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis pripravila predlog ukrepov. Na na uporabi teh oziroma na izvajanju teh ukrepov delamo zdaj skupaj. Eni taki, bolj pomembni ukrepi za prihodnje, ki so v pripravi, bi bili ti, da bi kmetom, malim vinogradnikom ali pa sploh vinogradnikom, vinarjem, ki so registrirani tudi kot pridelovalci vina, omogočali, da bi predelovali grozdje tudi od drugih kmetij v okviru dopolnilne dejavnosti, namreč sedanji zakon o vinu omejuje pridelavo v okviru te osnovne kmetijske dejavnosti vina, iz grozdja v vino samo tistim, samo za lastno vino, če so fizične osebe. Kdorkoli želi predelati vino od drugih vinogradnikov, mora po zakonu o vinu to opravljati v okviru dejavnosti espeja ali pa d. o. o. In to pa je ena, ena zadeva, ki ki, jo bomo mi predlagali v okviru, pač spremembo zakona. Temu, tej spremembi smo naklonjeni. To smo tudi mi na ministrstvu predlagali in upamo, da bo da bo ta sprememba tudi sprejeta. Drugi ukrep je, ta, da vinogradniki predlagajo, da se meja obsega vinogradov ki jih nekdo mora imeti, zato da je upravičen do te evropske podpore za obnovo vinogradov, za prestrukturiranje vinogradov, zniža, predvsem na območjih, kjer imamo razdrobljeno strukturo. Ta meja je sedaj osemdeset arov skupnih površin vinogradov, na splošna meja na območjih z veliko razdrobljenostjo, kot je recimo, Dolenjska, Bela krajina, Prekmurje, a ne, je pa ta meja nižja, in sicer šestdeset arov. Predlaga se, vinogradniki predlagajo, da bi bila ta čeprav tudi ta, te meje, ki so zdaj postavljene, so bile nekoč ali pa pred leti usklajene z vinarskim sektorjem, ampak glede na stanje na teh področjih premajhne obnove glede na, glede na to se predlaga, da bi se ta meja znižala, vinogradniki so predlagali mejo trideset arov, tu je treba, tu je treba najti neko ravnotežje med tem, da je ta meja, stimulativna in med tem, da presegamo to, ta problem razdrobljenosti. Še enkrat spomnim, da je povprečna velikost vinograda v Sloveniji enainpetdeset arov in da je, da je preko osemdeset odstotkov vinogradov, manjših, pod to povprečno vrednostjo. Razdrobljenost, posestna razdrobljenost je velik problem, strukturni problem vinogradništva in tudi pomemben razlog, zakaj se opušča, in še dodaten problem je prostorski problem, o katerem tudi dosti razpravljamo z vinogradniki in tudi župani. Namreč, sedanji sistem, ko mnoge občine v svojih občinskih prostorskih načrtih dovoljujejo postavitev kleti tudi pri zelo majhnih površinah, vinogradov, recimo nekatere občine imajo to mejo petnajst arov, ali pa v zadnjem času na ministrstvu niti ne dovolimo tako nizke meje, ampak predlagamo mejo trideset arov, ampak če ima vsak si si najbrž med nami lahko zamisli situacijo, ko je, ko ima vsak malo vinograd svojo zidanico, je potem združevanje teh vinogradov v večje komplekse praktično zelo oteženo, ne, pa ne samo to, taka gostota zidanic v tem, spreminja vinogradniško naravo teh tega prostora in izriva osnovno pridelavo vinogradniško pridelavo, z nekim, bom rekla, turizmom ali pa z, naselij vikendov in to ustvarja neki konflikt, ki ni zaželen in degradira vinogradniški prostor in vinogradniki, vključno z majhnimi, takega pristopa, ne, podpirajo, zaradi tega smo se tudi odločili, da skupaj naslovimo občine, da, da vendarle te meje za postavitev kleti in zidanic, postavijo višje, da se ne, da se naša klasična vinogradniška območja ne bojo spreminjala v stanovanjska. Poleg teh, novih ukrepov pa povem, da je oseminsedemdeset procentov v območjih vinogradov območij z omejenimi dejavniki, ki so deležni podpor, da smo v tam programskem obdobju na novo uvedli neposredna plačila za vinograde. Čeprav so se v preteklosti in se je vinarski sektor temu odpovedal in je ta del, ki bi šel v neposredna plačila, zadržal kot svojo ovojnico, smo jim naknadno to zdaj dali ob soglasju drugih sektorjev in da so seveda upravičeni do do okoljskih ukrepov, če se za njih odločijo. Hvala lepa.